fullorðinsfræðslu og hvort til standi að setja nýja löggjöf um fullorðinsfræðslu á þessu þingi og hvar vinna við slíka löggjöf er þá á vegi stödd sem stendur er engin heildstæð löggjöf hér á landi um fullorðinsfræðslu og það hefur í rauninni verið lengi mjög óljóst hver ábyrgð hins opinbera á að vera gagnvart fullorðinsfræðslu það má segja að hún hafi staðið fyrir utan hið formlega skólakerfi að sumu leyti verið grasrótarstarf

sú skoðun hefur lengi verið við lýði að þetta sé hlutverk atvinnulífsins að sjá um þennan þátt menntakerfisins enda hefur það staðið sig mjög vel á mörgum sviðum og þar auðvitað nægir að nefna fræðslumiðstöð atvinnulífsins öflugt starf samtaka atvinnulífsins og verkalýðshreyfingarinnar á þessu sviði ég hef þó orðið mjög vör við þá umræðu úti í samfélaginu að menn telja æskilegt að fá ramma utan um fullorðinsfræðsluna sem er mjög margþætt hugtak og felur í sér mjög ólík markmið það eru ólík hugtök notuð innan þessa geira svo sem endurmenntun sem svona snýst um ákveðna endursköpun innan ákveðins starfs símenntunarhugtakið sem verður æ sterkara í umræðu um menntamál og snýst auðvitað um svo einfalt sem það heitir að svo lengi lærir sem lifir rökin fyrir fullorðinsfræðslu eru margslungin rétt eins og rök fyrir menntun almennt en ég vil kannski nefna fernt og vísa þá til rannsókna jóns torfa jónassonar prófessors á fullorðinsfræðslu það er þessi mannauðsrök fræðsla sem styrkir stöðu fólks á vinnumarkaði og gerir það betra innan síns geira lýðræðisrökin það er að það er nauðsynlegt að efla undirstöðuþekkingu fólks í jafnhreyfanlegu samfélagi og við búum í til þess að það sé virkir þátttakendur í samfélaginu það eru jafnræðisrökin það er að þeir sem ekki ná að ljúka formlegri menntun innan formlega kerfisins fái annað tækifæri síðar á lífsleiðinni og þar með auki sín lífsgæði sem og bara lífskjör samfélagsins svo eru það þessi almennu tæknirök í fjórða lagi sem snúast um að fólk geti sótt sér menntun til þess einmitt að breyta til á vinnumarkaði færa sig á milli geira skipta um vettvang þessi rök tel ég að mæli með því að hið opinbera taki á sig aukna ábyrgð á fullorðinsfræðslu í samstarfi að sjálfsögðu við alla þá sem hafa axlað mikla ábyrgð í þessum efnum hingað til verkalýðsfélög vinnuveitendur og fleira við þekkjum hins vegar þá staðreynd að brottfall úr hinu formlega skólakerfi hefur verið tiltölulega mikið hérlendis miðað við þau lönd sem við berum okkur svo gjarnan saman við og það skiptir miklu máli að það fólk eigi afturkvæmt inn á menntaveginn spurningin snýst kannski um stendur til að setja þennan ramma um fullorðinsfræðsluna og hvar þá sú